Voor Brussel is een asielinvasie alleen niet genoeg, want met visumvrij reizen voor 80 miljoen Turken veroorzaakt de Europese Unie straks ook een Turkse invasie.

Wij moeten de westerse cultuur, democratie en vrijheid beschermen.